hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra um landgræðsluskóla sameinuðu þjóðanna og spurningin hljóðar svo hvað líður stofnun landgræðsluskóla sameinuðu þjóðanna hér á landi hæstvirtur forseti ég legg þessa fyrirspurn hérna fram til þess að vekja athygli á þessu mikilvæga máli sem hefur verið til umfjöllunar um nokkurt skeið en hér er um gríðarlega mikilvægt mál að ræða vegna þess að það er talið að einn þriðji hluti alls þurrlendis í heiminum sé í hættu vegna eyðimerkurmyndunar og uppblásturs og að umhverfisflóttamenn svokallaðir geti numið hundruðum milljóna í náinni framtíð ef ekki takist að stöðva jarðvegs og gróðureyðingu íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að stofna landgræðsluskóla sameinuðu þjóðanna og það hefur verið ákveðið líka og hafa verið í gangi tilraunaverkefni sem áttu að ná til þriggja ára og við erum núna ef ég veit rétt á öðru ári þannig að það er mikilvægt að háttvirt alþingi fjalli um það hér hvaða áform eru uppi hjá stjórnvöldum í sambandi við þetta mikilvæga mál því hér er um mál að ræða sem er líka mikilvægt í sambandi við okkar þróunarsamvinnu nú er verið að draga úr henni vegna efnahagsástandsins en með því að íslendingar leggi fram þekkingu á þessu sviði eins og þeir hafa gert bæði á sviði jarðhitaskóla sameinuðu þjóðanna og sjávarútvegsskóla sameinuðu þjóðanna að þá erum við að leggja mjög dýrmæta þekkingu að mörkum þannig að ástæða þess að ég spyr um þetta er þessi að mér finnst þetta vera mjög mikilvægt mál svo getum við líka farið út í að tala um mikilvægi fæðuöryggis fæðuöryggi er þáttur í því að halda friði í heiminum þannig að það má segja að hvernig sem á þetta mál er litið þá er það mikilvægt ég er þess vegna mjög eftirvæntingarfull að heyra frá hæstvirtum utanríkisráðherra hvar málið stendur